Herr Präsident! Der lockere Umgang mit Einbürgerungen ist wohl schon länger ein großes Problem. Einige EU Mitglieder entwickeln sich zum Einfallstor in die Union, ob mit spanischen Massenamnestien für Millionen Illegale oder um Wählerstimmen zu gewinnen und dabei die rumänischen Staatsfinanzen aufzubessern ein Novum ist ja einzig und allein, dass es in Malta eben einen Festpreis für den Pass gibt. Die EU Freizügigkeit verkommt damit immer mehr zu einem fragwürdigen Geschäftsmodell, und solange Zuwanderung in unsere Sozialsysteme möglich ist und Kriminelle mit Vermögen unbekannter Herkunft sich den EU Pass kinderleicht kaufen können, wird sich daran wohl kaum etwas ändern. Es ist schon interessant, dass Kommissarin Reding im Vorfeld der Plenardiskussion davon redet, dass nur jene Menschen einen Pass erhalten sollen, die echte Verbindungen zum Land haben. Ein solches Prinzip müsste auch im Asylbereich gelten, dann hätten wir ja wohl kaum Parallelgesellschaften, in denen Neubürger es als Zumutung empfinden, eine neue Sprache zu lernen. Es ist also höchste Zeit, sämtliche Schleusen zu schließen und sowohl den Ausverkauf der Unionsbürgerschaft an Reiche als auch die Anreize für Armutsmigration zu beenden.